Vsem prav lep pozdrav. Vsaj ena točka je, kjer se danes vsekakor vsi strinjamo. Ministrsko mesto, o katerem govorimo, je izjemno pomembno. Gre za edina dejanska naložbena sredstva, ki so na razpolago, sredstva, ki prihajajo iz Evropske unije. Gre za tamle kakšne štiri milijarde, lahko tudi več, in vsekakor je to tisto, s čimer je treba ravnati posebej pazljivo, kajti če nič drugega, to narekuje načelo odgovornosti do državljank in državljanov. Temu bi moral posvetiti od prvega dne posebno pozornost. Žal je dejstvo, da ne prejšnja ne sedanja, v bistvu reciklirana prejšnja vlada pri tem do tega trenutka niste bili prav nič uspešni, ravno nasprotno. Prav to so bili zaostanki največji. Zdaj, predlog, ki je danes pred nami, je s tega vidika s nekoliko nenavaden. Po eni strani sem osebno vesel, da je predlagan nekdo iz Gorenjske, iz Kranja. Po drugi strani, glejte ... Gre za človeka, ki je bil že daljši čas v, pokoju, penziji, ne, to se pravi, je izgubil dejansko stik z, vsem tistim, kjer bi moral imeti v tem trenutku najbolj razvite niti povezovanja s ... Poleg tega seveda leta tudi naredijo svoje. Sprašujem se, kaj je v ozadju tega, ne? kateri računi, ki jih je bilo treba vrniti za nazaj, vsekakor pa je zagotovo tak predlog odraz strahotne kadrovske suše, ki jo ima ta vlada in ta koalicija. Predvsem pa je tak predlog, spoštovani gospod predsednik vlade, neodgovoren do državljank in državljanov, ker gre za tako občutljivo mesto. Lahko je bil predlani kandidat pred časom na tem področju tudi uspešen ali pa na področju, ki je bilo povezano s tem, ampak zdaj je bil dolgo časa v penziji, ne, in ta reaktivacija je milo rečeno nenavadna. Ne ... Če se iskalo samo idealnega sogovornika gospodu Junckerju, Juncker odhaja, hvala bogu, da odhaja. Ampak ... Vsekakor je tukaj vprašanje tistega, kar bi moralo voditi koalicijo in predsednika vlade pri predlaganju mesta, pri predlaganju kandidata za ministra, ki bo pač razvojno najbolj odgovorno funkcijo opravljal v, pač odločilnih trenutkih, ko stvari za nazaj niso bile dobre in ko je treba nadoknaditi izgubljeni čas. Kje, gospod predsednik vlade, je vaša odgovornost do ljudi? S takimi predlogi zagotovo te odgovornosti ne potrjujete, sem trdno prepričan, da bi z nekaj truda lahko našli tudi bistveno bolj v to področje vpetega kandidata, ki bi lahko potem lažje in bolj učinkovito pridobival sredstva. Jaz samo upam, da bo vsaj nekaj uspelo tudi njemu, ne dvomim, da se bo pri tem potrudil, in da pri tem ne bo pozabil na Gorenjsko, od koder oba prihajava, kajti, žal, je pravilo, ki smo ga bili prej nekajkrat videli že, da kandidati z Gorenjske, ko odidejo v izvršilno vejo oblasti, na Gorenjsko preprosto pozabijo. Upam, da bo častna izjema.